Ja, vse tole bo pa prav, kar ste povedali . če bi bilo res, pri šest do osem mesecih ostalo pri vsem skupaj, da zdaj zamika, še bi človek potrpel, ampak, verjamem, da to je ono, temu ne bo tako, kajti te stvari se že, že bi ta cesta morala biti zgrajena že ne vem kdaj, že od dva trinajst bi se morali voziti po njej. Ne vem, imam občutek, da mi tam na tistem koncu Slovenije nismo, enaki si s celotnim slovenskim oziroma z osrednjim delom Slovenije, tako da smo nekaj drugo drugorazredni državljani, tako se nas vsaj tretira, kakor na gospodarski ravni , kakor tudi na tej cestni povezavi. Tako da, izredno me moti to, da se to tako dolgo vleče, trpi pa vse. Jaz ne vem, jaz osebno se vozim dve uri iz Ormoža. Ko je to logika, da se moram dve uri vsak dan voziti, mi ne gre v glavo. Rabim eno uro do do avtoceste na dan. Tako da če bi to vse neki skladen razvoj slovenski, kar sicer ... No, to se to še bi rad povedal, daj slišim študijo, resolucijo pa strategijo temi, to te lase, koliko še jih imam, gor skočijo, ker ta, to vem, ker se takoj zavleče. To, to je pač tak izgovor. Bi pa rekel tako, ne, gospa ministrica. Prejšnji minister je bil malo bolj naklonjen temu našemu delu, je bistveno več bilo pozitivnih premikov, zdaj pa imam občutek, da ko ste pa vi ministrica postali, pa ravno ni temu tako. Žal. Se bojim, da imate, zavirate neke, ali imam taki občutek, da se se skupaj malo bolj ohlaja ta zgodba. Vem, da so tu tretja razvojna os, pa ne daj bože, da bi do razumel, da sem kaj proti temu. Skladen razvoj celi, v celi Sloveniji bi moral biti enakovreden in enakopraven. Bom pa vam povedal, ker vi ste rekli, da ste, da ste veseli, civilne iniciativo oziroma, okolje, prebivalce, jaz ne vem. Za konec mesece se pričakujejo zapora na tej cesti in potem boste videli, kaj bodo ljudje rekli. Toliko. Ne bi si želel tega, vendar temu bo tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite.